Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi! Danes sem slišal nekaj zanimivih izrekov, predvsem s strani opozicije v stilu "kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen" ali pa tista "kdor s prstom uperi v drugega, s tremi kaže nase". Ali pa da koalicija ni ne želi spoštovati ustave iz ideološkega razloga. Povejte, koliko let občina Grosuplje ni spoštovala ustavne odločbe, in sicer ker mimogrede, je večina članov občinskega sveta iz stranke SDS, in sicer v delu, kjer niste, niso želeli spremeniti statut, ki bi opredeljeval, da je član občinskega sveta tudi predstavnik romske Ta odločba je iz leta dva tisoč dva. A tega niste želeli povedati. Zdaj zadevo, kakor mi je znana, je bila urejena konec leta dva tisoč In bolj, da odgovorim na vprašanje petnajst let, petnajst let ni bila spoštovana odločba ustavnega sodišča, spoštovani kolegi. A se zaradi tega niste izogibali ustavnim sodnikom? Vas zaradi tega morda ni bilo sram pred ustavnimi sodniki ob priliki, ko ste se z njimi srečevali? A to ni bil ideološki boj? In nenazadnje, a takrat ni bila pod v vprašajem demokratična ureditev? A takrat mu morda nihče ni obesil črne zastave? To so vprašanja, ki ste jih vi nam postavljali. In vam jih postavljam nazaj. Kar se tiče tega zakona, pa tudi jaz sam, saj smo vsi vse povedali, ampak tudi jaz samo to razumem kot neki poskus, da bi šolo pričeli razumevati kot podjetje. Tako upravljanje šole bi nas pa prisililo v to, da bi se prilagodili načelom trga to to pa gre za načelo denarja, načelo ekonomije in pravzaprav tem stvarem na šoli ni mesta. Hvala lepa.